Ich habe vor drei Jahren einmal eine Vorstellung davon bekommen, wie das Flugzeug der Zukunft aussieht, dass es zum Beispiel mit Algensprit fliegt.

Wir brauchen globale Lösungen bei dem Emissionshandel davon bin ich überzeugt und wir brauchen natürlich eine Lösung für die Wettbewerbsfähigkeit.